Ils parlaient des langues différentes, ils avaient des religions différentes, mais ils faisaient partie de la même communauté, d'une communauté d'êtres humains.

Nous ne pouvons accepter que ce débat soit pollué par des idées du rejet de l'autre, des idées il faut les appeler par leur nom qui sont des idées racistes.